Mevrouw de Voorzitter, door de discussie over de mediawet in Hongarije weet iedereen in Europa dat Hongarije nu de voorzitter is van de Europese Unie en dat is wel eens anders geweest. Ik denk dat het goed is dat de premier de wet heeft voorgelegd aan de Europese Commissie en wij zien vol vertrouwen het oordeel van de Europese Commissie tegemoet. Dan de vier prioriteiten van het Hongaarse voorzitterschap.

Op de eerste plaats, Voorzitter, de administratieve lasten voor het midden en kleinbedrijf.

De digitale agenda China wacht niet op Europa. Dan, tweede prioriteit, een sterker Europa. Op dit moment, Voorzitter, staat het water ons aan de lippen in Europa. Het gaat niet meer om de stijging van de zeespiegel, maar om de stijging van het water in de Rijn, de Po en de Moezel.

Tot slot, mijnheer de voorzitter, heeft Hongarije de bedrijven van buiten een crisisbelasting opgelegd.